L'Europe qui, depuis la révolution industrielle, a largement contribué à la catastrophe climatique se hisse à un devoir de responsabilité devant les peuples du monde, devant les espèces et devant les jeunes du monde qui nous somment d'agir

Nous devons donc agir maintenant pour que la vie reste possible sur Terre, pour l'espèce humaine et pour l'ensemble des espèces qui sont entrées dans une vague d'extinction inédite. Il n'est plus urgent d'attendre, il est urgent d'agir.